Örömmel tölt el, hogy a korábbi éves versenypolitikai jelentésbe foglalt kezdeményezésemnek köszönhetően elindult munkánk, és ennek ma már újabb stádiumába léphettünk.

Javaslatunkra került be az európai parlamenti jelentésbe, hogy a nemzeti versenyhatóságok függetlensége nem kerülhet veszélybe az esetleges kormányzati befolyásolási szándékok által. Pozitív szavazatunk feltétele volt továbbá, hogy a tagállami engedékenységi eljárások harmonizálása is kellő módon szabályozásra kerüljön, és hogy a bíróság maximális összegét az érintett vállalkozás teljes világméretű forgalmának legalább tíz százalékában kell megállapítani a jövőben.